Chciałem też powiedzieć, że to kolejna sytuacja w Pakistanie w ostatnim czasie, gdzie w sposób ewidentny widać, że władze tego kraju nie są w stanie reagować na to, co się dzieje na ich terenie. I na koniec prośba do Pani Komisarz.